Ich war ebenfalls Mitglied der Wahlbeobachterkommission des Europäischen Parlaments in der Demokratischen Republik Kongo und konnte feststellen, mit wie vielen Hoffnungen und Erwartungen an eine bessere Zukunft die Menschen an den Wahllokalen anstanden und warteten, um ihre Stimme abzugeben.

Obwohl sich der Kongo demokratisch nennt, waren diese Wahlen nicht fair und auch nicht demokratisch.

Der vorherige Präsident, Joseph Kabila, hat sich zum Wahlsieger ernannt, die Opposition wird unterdrückt. Im Osten des Landes sind die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierungstruppen und so genannten Rebellen wieder aufgeflammt, und ob dritte Staaten wie Ruanda dabei mitmischen, ist ungeklärt. Leidtragende ist in jedem Fall die Zivilbevölkerung, die nunmehr seit Jahrzehnten nicht in Ruhe und Frieden leben kann. Die Reichtümer des Landes werden in einem Sumpf von Korruption verschleudert, der Kongo bleibt in allen Bewertungen auf internationaler Ebene auf einem der letzten Plätze.

Ohne Druck von außen werden das menschliche Leid und die Armut in diesem Land nicht enden.